Wspólne rozporządzenie wykonawcze koordynuje wszystkie instrumenty w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej do 2020 r. Chciałbym podkreślić, że to wspólne rozporządzenie wykonawcze koordynuje niejako wydatki z poszczególnych instrumentów finansowych, w tym również polityki sąsiedztwa, partnerstwa, europejskiej polityki w zakresie przestrzegania praw człowieka i demokratyzacji i

do tych wybranych rozporządzeń udało się wprowadzić zapisy wymieniające bezpośrednio z nazwy Europejski Fundusz na rzecz Demokracji jako beneficjenta poszczególnych instrumentów i w wyniku negocjacji ten zapis został właśnie umieszczony we wspólnym rozporządzeniu wykonawczym na lata